Všeč mi je bil film Homo Sapiens. To je dokumentarni film, v katerem so prikazani zapuščeni, stari prostori. V temu filmu mi je bila predvsem všeč sama postavitev različnih kadrov. Prostori so prikazani oziroma snemani statično, a kadri so sami po sebi zelo aktivni. Dokumentarni film prikazuje zapuščene prostore. Ni neke specifične zgodbe, bolj je film osredotočen na samo estetiko oziroma meni osebno je prikazal vseeno neki čar in vrednost teh prostorov, ki so sicer sedaj že zapuščeni in pozabljeni, ter kako veliko se lahko naredi oziroma najde življenje tudi v že v že pozabljenih krajih in prostorih. Všeč mi je Gorenjska. Še posebej okolica Bleda in Bohinja, saj imam rada gore in hribe, hkrati pa rada tudi občudujem reke in jezera. Na Bleda je najbolj znamenito Blejsko jezero in blejski grad. Poleg tega pa poznamo tudi blejske kremšnite, v bližini pa je tudi slap Savica in še veliko drugih zanimivosti. Pot iz Ljubljane do Bleda traja približno od trideset do štirideset minut. Ko gremo v Ljubljani na obvoznico, gledamo v smeri Kranj in se peljemo mimo, dokler ne prispemo do Bleda. Všeč mi je poklic veterinarja, saj skrbi za živali in jim pomaga pri njihovih poškodbah in boleznih. Veterinarji pregledujejo in pomagajo obolelim živalim ali s poškodbami. Tako jih pregledujejo in naredijo vse potrebne posege za specifično žival ter jim predpišejo zdravila ali pa jim pomagajo z različnimi operacijami ali pa za manjše poškodbe s kakšnimi mazili, jim zavijajo recimo kakšen predel telesa ali pa jih tudi samo cepijo, čipirajo, kastrirajo, sterilizirajo. Všeč so mi pirine testenine v sojini omaki z bučkami, melancani in šampinjoni. Za pirine testenine pripravim lonec, v katerega nalijem vodo in dodam ščepec soli. Za to počakam, da da voda zavre, in potem lahko dodam notri testenine ter jih kuham približno deset minut. Medtem ko voda vre, začnem rezati čebulo in česen. Nastavim posodo, v katero dam malo olja ter notri dam še česen in čebulo ter počakam, da se malo prepraži. Medtem že narežem bučke in melancane ter tudi to kasneje dodam notri. Še malo kasneje dodam še gobe oziroma šampinjone in počakam še za te stvari, da se lepo zlato zapečejo. Medtem tudi uporabim začimbe, kot so sol in poper. Ko se vse lepo zapeče, dodam zraven sojino omako. Potem dodam zraven še začimbe, kot sta muškatni orešček in včasih kari, ter kurkumo in to vse premešam ter še malo počakam. Medtem ko se vse to pripravlja, so so testenine že pripravljene, zato jih odcedim ter jih dodam v to omako. Malo še pustim, nato pa vse ugasnem in vse skupaj premešam v tisti posodi, v kateri je bila omaka. Nato dodam zraven še peteršilj in še enkrat premešam. Nato vse skupaj serviram. Všeč mi je bila knjiga z naslovom Zbogom, soodvisnost avtorice Melody Beattie. Všeč mi je bila zaradi tega, ker je dober pripomoček za samozavedanje ter za samopomoč vsakega posameznika. Dotika se odgovornosti človeka do do sebe in kaj lahko narediš zase, kako lahko pomagaš sebi, in imaš lepše življenje, bolj mirno, ter da se zavedaš, kaj je tvoja odgovornost in kaj je odgovornost drugih, kar ti lahko zelo pomaga pri odnosih. V spominu mi je ostal požar iz Avstralije v prvi polovici leta dva tisoč dvajset. Ta požar je trajal zelo veliko časa. To pa je ogrozilo zdravje ljudi in še posebej njihovo naravo ter živali, ki so zelo hitro umirale, saj se je ogenj zelo hitro širil. Da ne govorim samo o tem, kako je to vplivalo na živali in drevesa, ter koliko živali je umrlo v požaru ter so se uničili tudi njihova, njihovi domovi, je to tudi vplivalo na zrak ter posledično na njihovo zdravje. Se pravi, na zdravje živali in ljudi. Na srečo je po nekem času začelo začel padati dež. Ker čeprav so se veliko časa borili, ga kar niso mogli ukrotiti. Tega požara. Ko pa je prišel dež, so končno imeli mir in končno se je ogenj polegel. Zelo uporabno orodje je nož. Nož lahko uporabljamo za različne stvari. Recimo za rezanje hrane, lahko tudi nekaj presekamo. Pomaga nam tudi recimo pri različnih operacijah ali pa pri obrambi in napadu. Najbolj mi je všeč pomlad, zaradi tega, ker se vse na novo prebuja, predstavlja nov začetek, novo rojstvo. Vidiš, kako se odpira oziroma spet na novo oživi narava, živali se začnejo prebujati, veliko novih živali se ponovno rodi in spet je toplo. Kar mi je tudi všeč, je to, da je takrat ravno prav toplo, saj je poleti prevroče. Tako lahko uživaš v lepih, toplih sprehodih v na novo živi naravi. Slabe plati, ki jih vidim, se v bistvu navezujejo na sedanje, in če pogledam že za par let, letne čase, saj pomladi praktično ni več. Zato kar vidim problematiko pomladi, je v bistvu samo to, da traja zelo malo časa ta pomladni čas, saj zelo hitro preide iz zime na poletje oziroma iz zelo hladnega podnebja na toplo in morda ni časa za neke stvari, da se lepo razvijejo. Najbolj mi je všeč branje mange in gledanje anime. To me zelo sprosti, hkrati pa notri lahko dobim veliko različnih sporočil. Slabost tega je, da te lahko malo zasvoji ter veliko časa uporabiš za to, namesto da bi počel druge stvari. Zato veliko ljudi rata, ratajo obsedeni in po cele dneve samo gledajo anime ali pa berejo mange in se ne osredotočijo na druge predele njihovega življenja. Najbolj mi je všeč mačka, zaradi tega, ker zna poskrbeti zase, takoj ti pove, kaj potrebuje, hkrati pa je lahko tudi zelo ljubeča. Predvsem mi je všeč pri mačkah to, da potrebujejo tudi čas zase ter da niso preveč zahtevne. Pri mački je potrebno vedeti, da kljub temu, če če rabijo veliko časa zase, da vseeno potrebujejo tudi našo, naš čas in bližino. To nam seveda pokažejo in zelo rade se včasih tudi igrajo, saj tudi njim postane dolgčas. Najbolj pomembno je tudi, da imajo zmeraj svežo vodo ter na voljo brikete. Mačke, ki ne pijejo veliko vode, je tudi potrebno, da dobijo vsak dan vrečko z z mesom in, se pravi, s to tekočo hrano, zaradi tega, da dobijo še dodatne, dodatno tekočino v svoje telo, saj veliko živali oziroma veliko mačk ne pije dovolj in lahko postanejo dehidrirane. Kar je tudi pomembno za mačko, je to, da nujno potrebuje meso ter neke določene sestavine. Od mačke je tudi odvisno recimo glede njene dlake. Če ima daljšo dlako, je potrebna tudi nega njene dlake, se pravi česanje, če, če pa nima dlake, je pomembno, da se se jo zaščiti pred soncem ter nega recimo s sončno kremo oziroma to, kar je primerno za žival in za njeno kožo. Se pravi, odvisno tudi od pasme, kaj potrebuje, ampak če na splošno gledamo, je potrebno, se pravi, da ima vodo, hrano, da jo negujemo ter da se tudi z njo zabavamo, in da kljub temu da mačka rabi veliko časa zase, da se vseeno zavedamo, da je ne pustimo preveč časa samo, ker tudi one rabijo bližino. Ljudje ogrevajo svoje hiše s, se pravi, centralnim ogrevanjem, tudi z električnim, imamo tudi talno ogrevanje, kamin, imamo pa tudi, ogrevanje na sončne celice. V enem letu se veliko stvari spremeni, a kar se ni spremenilo, je moja želja po praznovanju svojega rojstnega dneva z vami. Zato vas vabim šestega sedmega v torek ob deveti uri na mojo rojstnodnevno zabavo. S sabo, prosim, prinesite svojo dobro voljo in darila. Dragi Puškin, vse najboljše za tvoj šesti rojstni dan. Hvala, ker že šesto leto me razveseljuješ, si zmeraj ob meni in si tak, kot si.